Frau Präsidentin! Wieder einmal wird sich ein Gipfel mit der Europas beschäftigen, der Flüchtlings und Migrationspolitik, und wieder einmal diese Prognose ist keineswegs gewagt wird wenig dabei herauskommen. Dabei wären die Voraussetzungen günstig wie nie. Das Europäische Parlament hat in seiner letzten Sitzung einen ausgewogenen Mandatsentwurf für die Reform des Dublin Systems beschlossen, auf dessen Basis umgehend die dauernd verschleppte Neuausrichtung angegangen werden könnte. Es braucht eigentlich nur den Mut, endlich die Verhandlungen aufzunehmen. Vielleicht geschieht ein Weihnachtswunder.

Es wäre mein Weihnachtswunsch, dass die Mitgliedstaaten endlich ihren Verpflichtungen nachkommen, die sie gegenüber dem UNHCR eingegangen sind.